Nesouhlasím s kritikou dočasné obnovy kontroly na vnitřních hranicích ze strany některých členských států. Ta kritika tady poměrně často zaznívá. V době propuknutí uprchlické krize se ukázalo, že Evropská unie zatím nedokáže zabezpečit své vnější hranice, a tedy taková opatření byla samozřejmě legitimní a myslím, že i na místě. Podmínky se změnily a Evropská unie zřídila evropskou pobřežní a pohraniční stráž a přijala řadu dalších opatření, která vnější hranici zabezpečují. Je tedy načase, aby byla přijata taková verze schengenského hraničního kodexu, která stanoví objektivnější podmínky pro obnovu vnitřních hranic a zamezí nadměrnému užívání tohoto opatření. Současně ale nesmíme polevit v úsilí ještě více chránit naše vnější hranice.